Madame la Présidente, chers collègues, un autocollant avec le drapeau arc en ciel barré d'une épaisse croix noire, voilà le sinistre symbole qui orne actuellement nombre de commerces en Pologne, où une vingtaine de villes se sont déclarées libres de tout LGBTI. Allons nous accepter pareil retour de la haine sur notre continent ou, au contraire, allons nous tout faire pour renvoyer l'extrême droite et ses obsessions racistes à leur place, c'est à dire dans les poubelles de l'histoire européenne? Le temps est venu de tenir tête, de vous tenir tête, à vous les promoteurs de cette haine. Là où vous interdirez les LGBTI, nous serons là. Là où vous vous en prendrez à des musulmans, à des Juifs, à des Roms, à n'importe quelle minorité, nous serons là.

Partout où une personne devra baisser la tête en raison de ce qu'elle est, nous serons là et nous vous ferons face. Plus personne en Europe ne doit jamais baisser la tête pour ce qu'elle est.